Pane předsedající, paní komisařko, jako červená niť se touto diskusí táhne otázka, zdali je spravedlivější obchod možný. Já se domnívám spolu se svými kolegy, že ano, nicméně je třeba si uvědomit, že je důležité, aby i Parlament plnil svou roli při schvalování obchodních doložek. Pro nás by mělo být rovněž jisté memento, že pokud určitý trh opustí evropský podnik, například i z důvodu toho, že nejsou dodržována lidská práva nebo určité standardy, tak většinou je zabrán jiným podnikatelem, který už vůbec žádné ohledy nemá.

První je, že jsou základní, ta jsou skutečně univerzálně neporušitelná.

Já nechci zpochybňovat jejich rozsah a výčet, nicméně některé jiné geografické oblasti mohou vnímat rozsah určitých sociálních práv poměrně problematicky.